Mit dem European Economic Governance Paket haben wir ein klares Signal gesetzt. Künftige Schuldenkrisen müssen vermieden werden. Einer Destabilisierung des Euro muss wirksam entgegnet werden. Das ist die Grundbotschaft des sehr guten Berichts unserer Kollegin Corien Wortmann Kool. Dafür brauchen wir zwischen den Mitgliedstaaten eine stärkere Politikkoordinierung und auf der Gemeinschaftsebene eine robuste Aufsicht. Diese Überwachung ist ein wesentliches Element der EU 2020 Strategie. Unser Wachstums und Stabilitätspakt, Grundlage des starken Euro, muss endlich konsequent angewandt werden, um den Defizitsündern ihre Grenzen aufzuzeigen.

Und zwar nicht nur in den Ländern, die Solidarität zeigen sollen durch ständig vergrößerte Rettungsschirme.

Die Bürger werden nur dann zu schmerzlichen Reformen bereit sein, wenn man ihnen ein klares Bild der Fakten gibt, damit sie dann notwendige Operationen mittragen können. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten nationalen Träumen brauchen wir nicht weniger Europa, sondern mehr Europa! Etwa die Stärkung unserer Gemeinschaftsmethode auf Grundlage des Lissabon Vertrags. Die EU Kommission muss und sie wird sich ihrer Verantwortung stellen, finanz und wirtschaftspolitische Trends frühzeitig erkennen und den Dialog viel effizienter als bisher gestalten zwischen den Institutionen der Finanzwirtschaft und den Verantwortungsträgern in der Politik.